Voorzitter, het is een bijzonder onverstandig idee om de visumregeling af te schaffen voor landen als Bosnië Herzegovina en Albanië. In de toelichting van mevrouw Fajon wordt letterlijk gezegd dat het vooral gaat om studenten en jonge mensen die hun vrienden en familie komen bezoeken. Is dit nu echte of gespeelde naïviteit en een soort actieve ontkenning van de werkelijkheid? Er wordt in het verslag bijvoorbeeld ook beweerd dat het wegvallen van de visumverplichting ertoe zal bijdragen de etnische en politieke instabiliteit weg te nemen. Nu, het enige resultaat zal zijn dat we een groot deel van die instabiliteit gewoon importeren naar de Europese Unie. Sta mij toe om even te citeren uit het rapport van Europol, Eurojust en Frontex over de interne veiligheid in de EU. Het is een document dat dateert van 7 mei